Panie Przewodniczący! Od razu zaznaczę, że dla mnie wystąpienie pana komisarza było więcej niż satysfakcjonujące. Przede wszystkim dlatego, że nie ograniczył się tylko i wyłącznie do tej problematyki, ale był w stanie szczerzej pokazać, jak on wygląda w systemie rozmaitych zobowiązań finansowych w Europie.

Przede wszystkim na fakt, że sam nie za bardzo wierzę w to, aby można było stworzyć idealny, powszechny, sprawiedliwy, uczciwy system podatkowy. Natomiast wierzę rzeczywiście, że to powinno być naszym celem i według mojej oceny wiele głosów na tej sali do tego zmierzało.

Po pierwsze, im mniej luk, rozmaitych różnic podatkowych w Europie, tym lepiej. Po drugie, podatki powinny być oczywiście powszechne i nieuniknione, czyli automatyczność będzie tu sprzyjać racjonalności.